eru í forsvari fyrir þróunarfélag keflavíkurflugvallar er það kappsmál að koma upplýsingum á framfæri og þeir verða að virða viðskiptareglur

hluta þeirra þannig að aðdróttanir um að þetta sé eitthvað óeðlilegt eða aðfinnsluvert eru rangar og það er rangt hjá háttvirtum þingmanni atla gíslasyni að hann geti sem þingmaður snúið sér að hvaða opinberum aðila sem er og heimtað upplýsingar út á það að hann sé þingmaður það er ákveðið ferli í gangi hvað það varðar þingið á sinn rétt en einstakir þingmenn geta ekki gengið inn í hvaða opinbera stofnun sem er og krafist upplýsinga eins og hann náttúrlega veit sem reyndur lögmaður hvað varðar vanhæfi einstakra manna í þessu máli þá er sjálfsagt að fara yfir það en ég segi það að maður sem er tilnefndur af sveitarfélögunum til að sitja í stjórn þróunarfélagsins er jafnframt bæjarstjóri á svæðinu en situr jafnframt sem slíkur í stjórn félagsins sem þarna á hlut að máli það er keilis hann er ekki þar með vanhæfur þó hann sé að gegna störfum sínum á þessum vettvöngum báðum mér er ekki kunnugt um það að árni sigfússon bæjarstjóri í reykjanesbæ hafi nokkra einustu persónulegra hagsmuna að gæta í þessu máli þannig að talið um kóngulóarvefinn og upptalningin hjá háttvirtum þingmanni grétari mar er náttúrlega fyrir neðan allar hellur og sama er að segja um aðdróttanir háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar sem sagði það að sjálfstæðisflokkurinn væri að selja sjálfum sér í gær var verið að ganga frá samningi við þjóðkirkjuna er hún sjálfstæðisflokkurinn er netþjónabúið sjálfstæðisflokkurinn er kvikmyndaverið sem þarna kemur sjálfstæðisflokkurinn eða keilir og háskólastarfsemin þarna þetta er ómerkilegur málflutningur háttvirtur þingmaður þetta er ekki háttvirtum þingmanni sæmandi sem hér í fyrra í umræðum um þetta mál hafði það að helsta að áhyggjuefni að þróunarfélagið fengi ekki nægilegt tannfé

til þess að geta ráðist í alla þessa hluti alveg eins og eðlilegt er og ætlast verður til og alltaf var meiningin háttvirtur þingmaður bjarni harðarson þarf að kynna sér betur reglurnar um færslur í ríkisreikningi og fjáraukalög háttvirtur hann greinilega miðað við málflutning hans hér botnar ekki upp né niður í því hvernig á þessum færslum stendur það er ástæður fyrir því að ríkisendurskoðandi telur að það eigi að færa þetta í fjáraukalög ársins í ár og í fjárlög næsta árs það er ekki einhver tilviljun eða eitthvað sem kemur af himni ofan

félagið annast umsýslu þeirra eins og nánar er skilgreint í þjónustusamningnum og í lögunum en eignirnar eru áfram eignir ríkisins og þess vegna ber að

og það mun auðvitað koma okkur öllum til góða þegar fram í sækir og við getum farið að ráðstafa þessu til annarra þarfa umfram það sem félagið sjálft þarf til

að eigninni fylgir mikill kostnaður það er mjög dýrt að halda þessum eignum gangandi það kostar nokkuð hundruð milljónir bara að hita þetta húsnæði allt og halda þarna uppi öryggisgæslu borga fyrir rafmagnið sem í þetta fer og svo framvegis og því fyrr sem sá kostnaður leggst á herðar annarra en opinbers aðila ríkisins því betra þannig að allt auðvitað hnígur að

þróunarfélagið og stjórn þess hefur staðið sig afar vel í þessu verkefni það eru engin leyndarmál hér það er ekkert að fela í þessu máli það mun verða upplýst í þeirri stjórnsýsluúttekt spái ég sem ríkisendurskoðandi hefur boðað og þá geta menn snúið sér að öðrum